De aceea consider, ca și colegii mei, că actualul acord, primul de acest gen după ce investițiile directe au devenit de competența exclusivă a Uniunii, este benefic pentru a asigura o mai bună protecție a investitorilor europeni. Astfel, barierele din calea firmelor europene care decid să investească pe teritoriul chinez trebuie eliminate cu scopul de a garanta o concurență loială. Cu toate acestea, posibilitatea ca un investitor să poată acționa în justiție statul chinez nu răspunde neapărat acestui deziderat. De cele mai multe ori, companiile transnaționale se tem să demareze o acțiune legală împotriva Chinei, preferând să rezolve prin intermediul dialogului eventualele dispute. Pe de altă parte, un astfel de mecanism poate acționa în detrimentul statelor membre ale Uniunii Europene, un exemplu relevant fiind plângerea asiguratorului chinez Ping An împotriva băncii Fortis. În consecință, pledez pentru menținerea unui mecanism interstatal de reglementare a disputelor în cadrul acordului bilateral.